En démocratie, l'exécutif et le judiciaire sont évidemment séparés, sinon ce n'est plus la démocratie.

C'est inimaginable d'être handicapé toute sa vie parce qu'on a participé à une manifestation.